Er zeigt ganz klar, wo wir alle miteinander noch dazulernen müssen wir als europäische Institution betrachtet.

Warum wollen Sie einen Vertrag, und warum wollen Sie der Europäischen Union nicht ganz konkret hier zeigen, dass wir sehr wohl noch viel verbessern können und alle miteinander auf Zusammenarbeit hinarbeiten müssen?